Señor presidente, en España, gracias al movimiento feminista, no solo tenemos el Gobierno con más mujeres del mundo y de la historia de Europa, sino que la lucha contra la violencia de género es una prioridad social y política.

Ante los ataques machistas y homófobos en contra del Convenio, yo pregunto al Consejo y a la Comisión ¿Qué están haciendo para desbloquear esta situación?

Exigimos que el proceso de ratificación concluya con éxito, pero también les quiero recordar alguna cosa más. Como este Parlamento ha manifestado, el Convenio es un paso necesario, pero no suficiente. Para acabar con la violencia contra la mujer necesitamos una directiva contra la violencia de género.